Ludność syryjska, w coraz większym stopniu zmuszona do porzucania swych domów, poszukuje schronienia za granicą.

Na szerokie uznanie zasługują działania sąsiednich państw, w szczególności Turcji, Libanu i Jordanii, a także Iraku oraz Egiptu, które aktywnie angażują się w pomoc syryjskim obywatelom. Rosnący napływ uchodźców grozi jednak poważnym zachwianiem ich stabilności społeczno gospodarczej. Coraz trudniej jest im gwarantować dostęp do wody, żywności, opieki medycznej czy innych potrzeb humanitarnych.

Z zadowoleniem przyjmuję więc deklarację Brukseli o wyasygnowaniu znacznych środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc Syryjczykom, zarówno w kraju, jak i na uchodźstwie. Wobec tego konfliktu nie możemy przechodzić obojętnie tym bardziej w obliczu wciąż istniejącego ryzyka użycia przez reżim broni chemicznej. Liczę na niezwłoczne powstrzymanie fali terroru w Syrii i wzywam prezydenta Assada do ustąpienia i umożliwienia rozpoczęcia procesów demokratycznych w kraju.